um klukkan tvö í dag að loknum dagskrárliðnum störf þingsins fer fram umræða utan dagskrár um forgangsröðun í heilbrigðisþjónustunni málshefjandi er háttvirtur þingmaður siv friðleifsdóttir og hæstvirtur heilbrigðisráðherra álfheiður ingadóttir verður til andsvara umræðan fer fram samkvæmt annarri málsgrein fimmtugustu grein